Był on wielokrotnie represjonowany przez władze, siedział w więzieniu, był oskarżany i prześladowany. Mimo to nigdy nie zaprzestał działalności i wciąż konsekwentnie ujawnia bezprawną działalność władzy.

Nie możemy spokojnie stać obok tego, ponieważ ci, którzy nas wybierają właśnie po to, byśmy swobodnie wyrażali opinie, oczekują, że o to samo się upomnimy. Gdybyśmy się dzisiaj nie upomnieli o Al Maleha, jakie byłoby znaczenie naszych wyborów, jaka byłaby powaga naszej funkcji, jak moglibyśmy patrzeć w oczy naszym wyborcom za kilka lat? Chciałbym podkreślić, że kiedy odwołujemy się do równości, sprawiedliwości i do praworządności, do tego wszystkiego, o czym nieustannie mówimy w zjednoczonej Europie, kiedy mówimy o przyjaźni, o pokojowej współpracy, nie możemy chować się przed takimi problemami, które wymagają dużego zaangażowania dyplomacji unijnej, które wymagają wypracowania takich form nacisku, który pozwalałyby Syryjczykom cieszyć się wolnością słowa w takim zakresie, jak tego oczekują i w takim zakresie, w jakim my się z tego cieszymy. Dzielmy się wolnością słowa, mówmy i apelujmy do instytucji unijnych o to, by w takich sprawach były szczególnie skuteczne, bo od tego zależy reputacja Unii Europejskiej.